Señor Presidente, señora Ministra, señora Comisaria, Señorías, la verdad es que el horror que se está viviendo en Siria ha sobrepasado todos los límites.

Ella misma nos ha recordado los datos de este drama quinientos mil refugiados en los países vecinos, dos millones quinientas mil personas desplazadas en el interior de Siria y unos daños en infraestructuras y en viviendas absolutamente intolerables.

Y se nos decía también que, con la implicación de Rusia, Rusia acabaría cediendo en sus posiciones en el Consejo de Seguridad. La verdad es que la posición rusa ha sido una auténtica quimera y tiene que responder ante la comunidad internacional por la actitud que está manteniendo ante esta situación. El Enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe se reunió en Ginebra, el pasado viernes, con los Secretarios Adjuntos de los Estados Unidos y de Rusia por cierto, señor Presidente, no he visto ninguna referencia e ignoro si ha habido representantes de la Unión Europea desde luego, no han salido en los informes o en los medios de comunicación y sus declaraciones se explican por sí mismas ante la falta de resultados y remitiendo a la responsabilidad de los miembros recalcitrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta semana, el señor Brahimi está en Egipto y ha dicho que la situación no solo es mala, muy mala, sino que es susceptible de empeorar y, si este conflicto se prolongase durante un año más, produciría cien mil muertos adicionales a los sesenta mil que ya se han producido. Y ha dicho que o se satisfacen las legítimas pretensiones del pueblo sirio o la situación en Siria se va a convertir en un infierno como si no estuvieran ya viviendo en el infierno. Y ante esta situación, la comunidad internacional hace como si estuviera haciendo algo, siguiendo un guión realmente trágico. Es decir, mientras el conflicto no desborde la esfera nacional siria y, evidentemente, sí hay riesgos de que se proyecte sobre el conjunto de la región y mientras no se utilicen armas químicas y otra vez hay que saludar el coraje y la determinación de Francia, cuyo Presidente ha hecho unas declaraciones muy contundentes en este sentido se sigue ganando tiempo, para ver si Assad consigue finalmente aplastar a los opositores, cosa que tampoco parece probable, o para ver si la oposición se coordina, se organiza y, efectivamente, acaba produciéndose la caída del régimen. Ante esta situación, señor Presidente, la comunidad internacional tiene que tomar alguna decisión. Ayer tuvimos un debate muy interesante sobre Mali, un conflicto que tiene, efectivamente, unas potencialidades negativas muy importantes, y la comunidad internacional ha sido capaz de adoptar decisiones. En este mismo hemiciclo, en todas las ocasiones en las que hemos debatido este asunto, hemos hablado de la iniciativa francesa de un corredor humanitario y hemos hablado de la posibilidad de establecer una zona de exclusión aérea, que exige, naturalmente, una cierta unanimidad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero lo que es evidente es que hay que progresar en esta situación. Y es evidente también, señor Presidente, que este conflicto tiene una dimensión humanitaria. Y quiero agradecer particularmente los esfuerzos de la señora Georgieva en este sentido. Pero no nos engañemos. Los ciudadanos de la Unión Europea no esperan solamente de la Unión Europea que dé una respuesta a la crisis humanitaria grave que este conflicto está produciendo. Lo que esperan es que seamos capaces de atajar este baño de sangre, que seamos capaces de arbitrar medidas que puedan realmente acabar con esta vergonzosa situación y que estemos a la altura de las circunstancias, que exigen que en estas condiciones y en estos momentos la comunidad internacional en general, y la Unión Europea en particular, sean capaces de poner fin al atroz sufrimiento, señor Presidente, que está padeciendo el pueblo sirio.